Ich glaube, der Beschwerdemechanismus ist ein wirklich wichtiger Schritt hin zu einem besseren Schutz von Menschenrechten an den Außengrenzen. Natürlich lösen wir damit nicht alle Probleme, die wir bei Menschenrechten haben, die wir an den Außengrenzen haben das ist ganz klar. Aber ich glaube doch, dass wir damit ein Stück mehr Gerechtigkeit an den Außengrenzen herstellen, damit sich Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten nicht schutzlos ausgeliefert fühlen gegenüber Grenzbeamten, aber auch für Frontex, damit die Agentur Frontex besser nachprüfen kann, wo denn eigentlich Menschenrechtsverletzungen passieren, warum sie passieren und wie wir ihnen in Zukunft

Ich denke, wir haben hier einen Vorschlag vorgelegt, der auch machbar ist, der machbar ist für Flüchtlinge auch wenn Flüchtlinge Bedenken oder wenn sie Angst haben und der aber auch machbar ist für Frontex, auch wenn es um entsandte Beamte der Mitgliedstaaten geht. Auch dafür haben wir, glaube ich, einen ganz guten, einen gangbaren und machbaren, effektiven Weg gefunden, wie sich Frontex trotzdem um diese Anfragen, um diese Beschwerden kümmern kann, sie weiterleitet, und schaut, dass die Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten auch eine Antwort bekommen. Aber es ist natürlich ganz klar, dass wir uns im Rahmen der Kompetenzen von Frontex bewegen.